flutningsmenn ásamt mér eru sautján þingmenn úr fjórum flokkum öllum stjórnmálaflokkunum hér á þingi nema hreyfingunni og ég ætla að fara yfir flutningsmennina í upphafi þeir eru álfheiður ingadóttir ásbjörn óttarsson bjarni benediktsson einar k guðfinnsson guðlaugur þór þórðarson gunnar bragi sveinsson íris róbertsdóttir jón gunnarsson ólína þorvarðardóttir ólöf nordal pétur h blöndal ragnheiður ríkharðsdóttir sigurður kári kristjánsson siv friðleifsdóttir tryggvi þór herbertsson vigdís hauksdóttir og þorgerður k gunnarsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að skipa starfshóp sem undirbúi frumvarp til laga sem heimili staðgöngumæðrun við vinnuna skuli meðal annars lögð áhersla á að a staðgöngumæðrun verði aðeins heimiluð í velgjörðarskyni b sett verði ströng skilyrði fyrir staðgöngumæðrun í því augnamiði að tryggja sem best réttindi skyldur og hagsmuni staðgöngumæðra og væntanlegra foreldra og réttindi og hag þeirra barna sem hugsanlega verða til með þessu úrræði c verðandi staðgöngumæður og verðandi foreldrar verði skyldugir til að gera með sér bindandi samkomulag um staðgöngumæðrun frumvarpið verði lagt fram eins fljótt og mögulegt er þó ekki síðar en þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og ellefu staðgöngumæðrun hefur komist í mikil hámæli undanfarnar vikur og fagna ég því það er ekki síst fyrir tilstuðlan litla drengsins jóels sem fæddist með þessu úrræði á indlandi sem athygli landsmanna hefur verið vakin á þessu úrræði sem ég legg til að verði heimilað í velgjörðarskyni á íslandi það var þó ekki vegna þess máls ég vil taka það skýrt fram að mín afskipti af þessu máli eða þessu úrræði hófust mun fyrr heldur en þetta mál jóels litla þar sem ég hef verið síðastliðin rúm tvö ár að grafast fyrir um þetta fór af stað vegna þess að til mín leitaði fólk sem hafði áhuga á að nýta sér þetta úrræði

og ég vil segja það strax í upphafi að ég geri ekki lítið úr því að hér sé um flókið mál að ræða um álitamál en ég er samt sem áður algerlega sannfærð um að þetta er úrræði sem við eigum að heimila hér og mun færa fyrir því rök ég vil líka taka það fram að þetta mál í mínum huga snýst ekki um pólitík heldur þverpólitískt á að vera þverpólitískt þetta snýst um fólk þetta snýst um líf fólks og þetta á ekki að vera partur af pólitísku karpi og þess vegna er ég afar ánægð að hafa meðflutningsmenn úr fjórum stjórnmálaflokkum á þinginu sem sýnir að það er þverpólitískur stuðningur við þetta mál er tímabært að heimila staðgöngumæðrun og þá með hvaða skilyrðum ég vil frekar spyrja hvað er því til fyrirstöðu að heimila staðgöngumæðrun og ég ítreka að ég er alltaf að tala um staðgöngumæðrun í velferðarskyni en ekki í hagnaðarskyni eða á viðskiptalegum forsendum og það er skýrt tekið fram í tillögunni með þeirri aðgreiningu einni saman tel ég að mörgum þeirra siðferðilegu álitamála sem menn sem eru andvígir þessu úrræði setja hornin í við erum komin svo langt á þessari leið tæknifrjóvgun og frjósemisúrræðum að það er hægt að framkvæma hluti sem óhugsandi voru áður og við höfum þurft að kljást við þau siðferðilegu álitamál til dæmis hvað varðar uppruna barns til dæmis hvað varðar það hvaðan eggið kemur hvaðan sæðið kemur vegna þess að við höfum heimilað og nú síðast með lagasetningu um mitt síðasta ár

móðirin sem fæðir barið þarf ekki að hafa nein erfðafræðileg tengsl við barnið né heldur faðirinn faðir barnsins eða eiginmaður konunnar í því tilfelli önnur rök sem vega þungt í mínum huga eru þau að við komumst ekki hjá því að skoða þetta hér á landi einfaldlega vegna þess að tæknin er til staðar úrræðið er til staðar og þetta er leyft í öðrum löndum og íslendingar fara þá til annarra landa eins og nýjasta dæmið með jóel litla á indlandi er skýrt dæmi um ég þekki fjölmörg önnur slík dæmi ég þekki dæmi af fólki sem hefur farið margoft til grikklands til að leita sér þessa úrræðis ég þekki dæmi um fólk sem farið hefur til bandaríkjanna

höfum á þessu miklar skoðanir hvort við viljum setja okkar siðferðislegu viðmið setja okkar reglur setja þessi okkar þær skorður sem við teljum nauðsynlegar þá eigum við að gera það og gera þetta með lögmætum hætti en ekki að gera fólk sem í örvæntingu vill eignast barn að lögbrjótum

í heilbrigðisráðherratíð fyrrverandi heilbrigðisráðherra álfheiðar ingadóttur stóð ráðuneytið fyrir málþingi þar sem áfangaskýrsla þessa starfshóps var kynnt og þar er farið yfir bæði kosti og galla þessa og ég hvet menn til að kynna sér það álit þó ég sé ósammála endanlegu áliti nefndarinnar sem var birt á heimasíðu ráðuneytisins í gær þó það hafi verið dagsett í júní þá er ég ánægð að mörgu leyti með skýrsluna vegna þess að hún dregur fram ýmsar mikilvægar upplýsingar þó ég sé ekki sammála öllum niðurstöðum en þar eru meðal annars kostir setningu löggjafar raktir og þar er til að mynda með leyfi forseta á blaðsíðu sextán þar segir kostir þess að setja löggjöf um staðgöngumæðrun eru að þannig er unnt að tryggja réttindi og skyldur staðgöngumóður barns og verðandi foreldra með lögum um staðgöngumæðrun er jafnframt hægt að tryggja opinbert eftirlit með framkvæmdinni þetta tel ég vera lykilatriði og ítreka það sem ég sagði áðan að þá getum við sett okkar ströngu reglur og okkar ströngu viðmið og tryggt það að hagur barnsins staðgöngumóðurinnar og verðandi foreldra verði alltaf sem bestur

erum að horfa á þetta eins og við viljum horfa á þetta flutningsmenn þessarar tillögu sem velgjörð rökin eru í rauninni léttvæg þegar við höfum það í huga að við heimilum nú þegar öll hin úrræðin tæknifrjóvgun para einhleypra samkynhneigðra við leyfum eins og ég sagði áðan gjafaegg og gjafasæði og þetta er í stöðugri þróun við leyfum ættleiðingar barna hvort sem er til einhleypra eða giftra samkynhneigðra eða

varðandi sjálfsmynd barnsins geta svo haft sínar skoðanir á því hvort það hafi verið rétt skref og það heyrðist það sjónarmið frá siðfræðingi á málþinginu sem ég nefndi áðan að við værum bara komin allt of langt í þetta og það er sjónarmið en þá segi ég við förum ekki að bakka með það við erum komin á þennan stað og þess vegna að jafnréttissjónarmið held ég að við verðum að taka skrefið áfram og við höfum sýnt það íslendingar að við höfum umburðarlyndi fyrir mismunandi fjölskylduformum þegar ég var að alast upp í keflavík á sínum tíma ekki svo langt síðan var það þannig ókei það er svolítið langt síðan þá mátti telja skilnaðarbörn á fingrum annarrar handar í bekknum mínum man ég ekki eftir því að nokkurt barn hafi átt fráskilda foreldra og ég var mjög undrandi það voru ekki allir sem áttu þrjú systkini eins og ég besta vinkona mín átti þrjú systkini meira að segja fleiri í mínum nánasta vinahóp og fjölskyldumynstrið var bara þannig pabbi mamma börn og bíll það er ekki þannig núna og það eru fjölskyldur sem samanstanda af tveimur pöbbum börnum og hjóli það er kannski mamma mamma börn og strætó þess vegna hvað hefur gerst við höfum sýnt þessum fjölskylduformum algert umburðarlyndi og við íslendingar og ég tel það okkur til mikilla tekna að við höfum að bera þetta umburðarlyndi og það er ekki langt síðan það þótti einungis óhugsandi að feður væru viðstaddir fæðingu barna sinna það þurfi viðhorfsbreytingu til að feður kæmu meira að því dásamlega augnabliki sem fæðing barna er og það er ekki langt síðan þegar við vorum að setja lögin um fæðingarorlof þegar feður fengu fæðingarorlof til jafns við móður þá þótti það ekkert alveg sjálfsagt og feður voru hálffeimnir við að taka þetta og við þurftum að taka slaginn og löggjöfin var á undan viðhorfsbreytingunni það hefur verið notað í þessu samhengi til vansa eða sem mótrök gegn því að leyfa þetta að þetta úrræði sé ekki leyft á norðurlöndum ég vil bara segja það hátt og skýrt úr þessum ræðustól að mér er alveg nákvæmlega sama um það að þetta sé ekki leyft á norðurlöndum norðurlöndin höfðu heldur ekki verið búin að breyta sínum fæðingarorlofslögum þannig að fullt jafnrétti ríkti um töku fæðingarorlofs þegar við gerðum það við veittum samkynhneigðum meiri réttindi í þeirra réttindabaráttu fyrr heldur en önnur norðurlönd þannig að við eigum að taka forustu í þessu máli eins og við höfum gert áður

að finna upp hjólið vegna þess að við vorum að skrifa þetta frá grunni en við erum svo heppin að varðandi þetta mál er þetta leyft í mörgum löndum sem við berum okkur saman við þetta er leyft í bretlandi þetta er leyft í hollandi þetta er leyft í ísrael reyndar var það upplýst á fundi sem ég var áðan á um daginn opnum fundi um staðgöngumæðrun að staðgöngumæðrun á sér ríkar hefðir í gyðingdómi og það þótti þar sjálfsagt þannig að það kom fundarmönnum þar og þessum fundarmanni sem kom með þessa ábendingu ekki ábendingu ekki á óvart að þetta væri leyft og þessi löggjöf væri svo skýr í ísrael vegna þess að þetta snertir þeirra trúarbrögð langt aftur í aldir en það var útúrdúr staðganga hefur verið feimnismál og það hefur verið einblínt svolítið á neikvæðu hliðar staðgöngumæðrunar fólk er að velta fyrir sér hvers konar konur geta hugsað sér að taka þetta að sér að

hugsum okkur það sem við höfum þegar leyft við höfum leyft að gefa egg og sæði hvað er meiri gjöf sem einn einstaklingur getur gefið heldur en að gefa hluta af sjálfum sér þegar um staðgöngumæðrun er að ræða og þau skilyrði sem við erum að leggja til þá leggjum við það til og leggjum á það áherslu að það gildi strangar reglur þá er ein reglan sú að eggið megi ekki koma úr staðgöngumóðurinni vegna þess að það getur verið vandkvæðum bundið vegna þess að að sjálfsögðu tengist móðirin sínu eigin barni það sem ég vildi leggja áherslu á með þessu er það er vissulega mikil fórn sem hver kona sem tekur að sér það að verða staðgöngumóðir það er vissulega mikil fórn og fórnfýsi en ég vil ekki gera lítið úr því sem við höfum þegar leyft hversu mikil fórn það er að gefa kynfrumu úr sjálfum sér hvort sem það er egg eða sæði vegna þess að þú sérð

ítreka það að ég ætla ekki að halda því fram að staðgöngumæðrun sé einföld ég ítreka það og geri miklar kröfur til okkar á þinginu að við skoðum þetta vel að við finnum út úr því hvernig leysa skuli þau álitamál sem við vitum hver eru gleymum því ekki við höfum reynslu af þessu frá öðrum löndum ég held og trúi því að sú umræða sem við höfum orðið vör við núna á undanförnum vikum og gleymum því ekki að samkvæmt könnunum eru um níutíu prósent þjóðarinnar hlynnt þessu úrræði ég held að nú þurfum við að taka höndum saman klára þetta mál gera það þverpólitískt og vanda vel til verka og þannig sköpum við eintóma hamingju